virðulegur forseti það er einhver misskilningur í gangi af hálfu háttvirts þingmanns sivjar friðleifsdóttur vegna þess að það eru engar samningaviðræður af þessu tagi í gangi samningaviðræðurnar núna snúast um það að ná öllum að þessu borði að ná því fram að það verði til alþjóðlegt samkomulag sem skuldbindur þjóðir heims ekki bara sumar heldur allar og ekki síst þær sem mest menga það er það sem skiptir okkur mestu máli á þessu stigi að þetta náist fram og það er þetta sem allar þjóðir meðal annars norðurlandanna eru sammála um að þurfi að nást í kaupmannahöfn árið tvö þúsund og níu þetta er okkar samningsmarkmið ef svo má segja á þessu stigi